Ja, se z vami strinjam, zato sem že rekel, da bomo na ministrstvu mogli ponoviti vajo, zadeve glede obrazložitev boljše, spisati in pa iti v to kot na področju medveda.